Pani Komisarz, rzeczywiście życie jest trudne i czasami nas zaskakuje, ale czasami mamy ochotę, żeby Komisja nie zawsze była zaskakiwana.